C'est pourquoi j'ai proposé, il y a quelques mois, de travailler sur cette question au Parlement et je viens de rédiger un rapport sur la stratégie de l'Union pour punir les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Je crois que la nécessité de poursuivre en justice les membres de Daesh mais aussi du régime syrien

Il faut donc récolter et préserver les preuves maintenant, sans quoi nous ne pourrons plus poursuivre les coupables en justice.